Turkse media meldden dat in het afgelopen jaar honderden jonge Turken zich bij de extremisten in buurland Syrië hebben aangesloten.